að loknum atkvæðagreiðslum um tíu fyrstu dagskrármálin fer fram umræða utan dagskrár um yfirtöku vatnsréttinda í neðri hluta þjórsár málshefjandi er háttvirtir þingmenn álfheiður ingadóttir hæstvirtur fjármálaráðherra er til andsvara umræðan fer fram samkvæmt fyrstu málsgrein tuttugustu greinar